Signor Presidente, vorrei chiedere al collega onorevole Corrao, che ha criticato la scelta del Consiglio europeo di indicare il nome di Juncker, come un compromesso inaccettabile compromesso che io invece sostengo da federalista europeo convinto quale sia la proposta alternativa che aveva in mente il suo gruppo politico, in quanto si è presentato alle elezioni senza presentare un candidato alla Presidenza della Commissione europea.